La question des sans abri entre dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Il est évident que nous ne pouvons pas avoir une politique inclusive si nous laissons, au sens strict, des gens à la rue et, comme cela a été dit par un collègue, il y a ceux qui sont à la rue, il y a tous ceux qui trouvent des solutions de fortune tout en étant parfois d'ailleurs des travailleurs, il y a des enfants qui vont à l'école en habitant dans des caravanes. Je crois que, pour la première puissance commerciale du monde, ce n'est pas très digne. En tant que présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté, dans ce Parlement, je voulais vraiment vous encourager. Ne vous laissez pas décourager par tous ceux qui vont vous parler de subsidiarité. Cette question est une question de droits fondamentaux, et les droits fondamentaux sont une des questions que l'Union européenne doit traiter.